lagt er til með vísan í fjórðu málsgreinar tíundu greinar þingskapa að þingfundur geti staðið lengur en þingsköp ákveða er óskað atkvæðagreiðslu um þessa tillögu forseta atkvæðagreiðsla og háttvirtur fjórði þingmaður norðvesturkjördæmis óskar eftir að taka til máls um atkvæðagreiðsluna